Ein herzliches Dankeschön für den von Ihnen vorgestellten Vorschlag, den Sie auch heute sehr klar ausgeführt haben. Ich glaube, hier sind eine ganze Reihe von Verbesserungen, auf die die Europäerinnen und Europäer schon lange gewartet haben. Die heute schon angesprochene europäische Bürgerinitiative mit mehr als einer Million Unterschriften aus 22 Mitgliedstaaten hat ganz klar bewiesen, dass die Menschen in Europa Transparenz in der Zulassung bei jenen Stoffen, die in die Lebensmittelkette gelangen, nicht nur wünschen, sondern wirklich auch auf ihr Recht darauf pochen. Der vorliegende Vorschlag tut nämlich beides Er schafft es, hier Transparenz zu erzeugen, und er berücksichtigt natürlich die berechtigten Interessen jener, die hier Antragsteller sind. Sie haben selber heute ausgeführt und wir haben es ja auch lang und breit diskutiert Rechte des geistigen Eigentums, Innovation, persönliche Daten sind durch den vorliegenden Entwurf ja nicht gefährdet. Es geht ja hier nur darum, auf die veröffentlichten Studien überall im Zusammenhang, wo es um Sicherheitsrisiken geht, hinzuweisen, und überall dort, wo Unternehmen und es gibt ja diese ganz klar begrenzte Positivliste

Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten, ausgewogenen Bericht. Ich glaube, das, worüber wir im ENVI abgestimmt haben, erfüllt genau die Erwartungshaltung der Europäerinnen und Europäer. Wir müssen diese transparente Risikobewertung wirklich durchsetzen. Ich freue mich auch darauf, dass die wesentlichen Punkte der Abstimmung morgen im namentlichen Verfahren sind.